Met minder hoop gaan we eigenlijk deze Rio twintig jaar later in. De vraag is dus hoe brengen we die hoop terug, de hoop dat er, ondanks de steeds schaarser wordende grondstoffen en de ecosystemen die onder druk staan, toch welvaart mogelijk is? Daar hebt u en uw collega Potočnik verschillende voorstellen voor gedaan. Maar het hele probleem is hoe maak je dat op wereldniveau concreet? We hebben allemaal mooie visies en mooie plannen en u hebt een hele goede voorzet gedaan. Alleen de vraag is welke concrete doelen wilt u halen in Rio?

Hoe wilt u dan die afspraken maken?

Water is natuurlijk een heel serieus probleem en daar vallen afspraken over te maken. Alleen, hoe gaat u dat doen en waar gaat het precies om, want water laat zich heel moeilijk over de aarde verschuiven. Maar natuurlijk is het gebruik van water over de hele aarde een heel belangrijke discussie. Alleen, blijven we daar in discussie steken of komen er concrete maatregelen?

Ik wil eindigen met een quote die ook mijn collega heeft gebruikt.